Čeprav smo z januarjem že vstopili v nov večletni finančni okvir, bomo jutri glasovali o še enem zadnjih dosjejev. Tako sklad za notranjo varnost kot sklad za azil, migracije in vključevanje predstavljata temelj delovanja za zagotovitev visoke stopnje varnosti Evropske unije na območju svobode, varnosti in pravice. Za dosego tega cilja moramo sprejeti ustrezne ukrepe. Za boj proti grožnjam, zlasti tistim, ki prihajajo od zunaj.

Čezmejna kazniva dejanja, kot sta trgovina z ljudmi in izkoriščanje nezakonitega priseljevanja, je mogoče učinkovito obravnavati le s tesnim policijskim sodelovanjem. S skupnimi problemi se moramo namreč spoprijemati skupaj. Podobno je treba prav tako vzpostaviti ukrepe na ravni celotne Unije na področju azilne politike in priseljevanje, ki bodo odgovorili na številne izzive, s katerimi se danes soočamo in bodo temeljili na solidarnosti in bodo predvsem pravični.

Vprašanja migracij se moramo lotiti zelo resno, vendar ne s postavljanjem zidov in nepropustnim zapiranjem meja.

Vesela sem, da smo kljub dolgotrajnim in zapletenim pogajanjem uspeli doseči kompromis, ki vključuje številne varovalke. V boju proti goljufijam in zlorabam sredstev smo uspeli zagotoviti večjo preglednost nad porabo denarja iz omenjenih skladov. Zagotovili smo tudi večjo prožnost prenosa sredstev znotraj programov, vendar z varovalkami glede minimalnih zneskov, vključno za sredstva, namenjena za programe v tretjih državah. Še posebej pa me veseli, da bodo imele dostop do črpanja sredstev tudi nevladne organizacije. Skupno bo državam članicam in Uniji na voljo v obeh skladih skoraj sedem milijard evrov, morajo pa države članice pripraviti ustrezne programe in načrte za njegovo črpanje. Vemo, da denarja ni dovolj, zato je toliko bolj pomembno, da imamo ustrezne in učinkovite mehanizme in da vsak evro porabimo premišljeno in modro. Vseskozi smo si prizadevali, da mora nova struktura prispevati k poenostavitvi, racionalizaciji, konsolidaciji in preglednosti financiranja na področju notranjih zadev, in upam, dragi kolegice in kolegi, da bomo jutri z glasovanjem tu v Evropskem parlamentu to tudi potrdili.